Wij willen een compromis, dat tegelijkertijd ook wel wat duidelijke punten maakt.

Het is niet op alle punten een groene tekst geworden maar dat kan ook niet, zolang wij nog niet de meerderheid hebben.

Er staan echter wel een aantal heel duidelijke punten in die verbeterd moeten worden.

Het is nog onduidelijk hoe Europa er na 2020 op langere termijn naartoe gaat werken. Ook daar zijn nog uitdagingen waar we meer van de Commissie verwachten. Ook voor wat betreft het sociaal beleid, heel belangrijk dat dat is toegevoegd.

Ook daar is meer aandacht voor en de Commissie wordt duidelijk uitgenodigd om met voorstellen te komen.